Wir haben heute die ersten Gesetzgebungsvorschläge aus dem Finanzmarktpaket.

Da ist sehr gut verhandelt worden. Die Ergebnisse sind brauchbar, und wir werden dem zustimmen.

Das ist ein vernünftiger Vorschlag. Er reicht allerdings nicht aus.

Diese sind ja nicht neu entstanden, sondern die Größe der Blase ist in der Tat erheblich geworden, und es stellt sich jetzt die Aufgabe, dass wir bei den Bilanzierungsregeln vorankommen der Kommissar hat es bei den Bewertungs und Bonussystemen der Manager erwähnt. Es kann nicht sein, dass es hier keine Regelungen gibt. Außerdem müssen wir bei der Eigenkapitalfrage, etwa bei Verbriefungen, noch im Mai einen Abschluss finden und insgesamt beim de Larosière Bericht bei den europäischen Aufsichtsstrukturen ebenfalls eine schnelle Lösung finden. Wir können nicht bei allen Fragen auf die USA warten.